Herr Präsident! Auch ich hoffe, dass wir morgen zustimmen werden. Denn es ist ja bereits gesagt worden Wir bekommen den Ansatz, diese Länder zu prüfen, erst, wenn wir APS realisieren können.

Die Kollegen haben es eben in Bezug auf Pakistan bereits gesagt Sollten wir wirklich der Militärdiktatur APS gewähren und der demokratisch gewählten Regierung nicht? Ich glaube, gerade in Bezug auf ein Land wie Pakistan sieht man, dass man in einer Art comprehensive approach verschiedene Politikfelder seitens der EU operativ betreiben kann, zum Beispiel zum einen in der Entwicklungszusammenarbeit sich auf Bildung zu konzentrieren, das ist das, was die Menschen dort am meisten brauchen.

Deswegen hoffe ich, dass wir bei allem vielleicht auch prozeduralen Ärger über dieses Paket das nicht aus dem Auge verlieren und uns die Möglichkeit schaffen, möglichst schnell mit allen diesen Ländern in den Dialog zu kommen, um genau das, was wir im Bereich Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte